frú forseti hér er verið að fjalla um á þessum þingfundi

tillaga númer annað hún var samþykkt í nuuk tuttugasta og þriðja ágúst tvö þúsund og sjö á síðasta ári og hljóðar þannig a leyfi forseta vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórn íslands og landsstjórnir færeyja og grænlands að gera með sér samkomulag um fjárhagslegan stuðning við vinnuhóp á vegum vestnorræna ráðsins sem í samvinnu við forsætisnefnd og skrifstofu verslunarráðsins útfærir tillögur að stofnun norrænna lýðháskóla á íslandi grænlandi og í færeyjum flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn árni johnsen guðbjartur hannesson guðjón a kristjánsson guðni ágústsson og jón gunnarsson vestnorræna ráðið hefur ályktað um fjölda mála sem varða menntun og aukin samskipti milli ungmenna á vestur norðurlöndum og á öðrum norðurlöndum og aukið samstarf milli mennta og rannsóknarstofnana á ársfundi vestnorræna ráðsins árið tvö þúsund og sex var til dæmis samþykkt ályktun þar sem skorað var á stjórnvöld í öllum löndunum þremur að auka kennslu í sögu menningu og tungumálum vestur norðurlanda hugmyndin að stofnun lýðháskóla er komin frá færeyjum og er markmið hennar í raun að skapa ákveðinn ramma utan um miðlun þekkingar kennslu og bein samskipti milli vestnorrænu landanna og annarra norðurlanda en hugmyndin er að stofna námsbraut eða lýðháskóla á vestur norðurlöndum sem nemendur frá öllum norðurlöndunum geta sótt það er þó vert að undirstrika að hugmyndin er ekki fullmótuð heldur gengur ályktun vestnorræna ráðsins út á að stofna vinnuhóp með fjárhagslegum stuðningi norræna ráðherraráðsins sem hafi það hlutverk að útfæra þessa hugmynd frekar í samvinnu við forsætisnefnd og skrifstofu vestnorræna ráðsins upprunalega hugmyndin gerir til dæmis ráð fyrir því að norrænu lýðháskólarnir séu reknir á vestur norðurlöndum með framlagi frá hverju landi fyrir sig auk annars norræns stuðnings en undir sameiginlegri stjórn á á grundvelli sameiginlegrar námskrár kennslumats og annarra þátta sem dæmi um útfærslu gætu menntamálaráðuneyti landanna komið sér saman um einhvers konar vestnorræna námsbraut sem síðan væri hægt að koma á fót með sérstökum formerkjum innan núverandi menntakerfis eins og best hentar í hverju landi það er ósk okkar þingmanna vestnorræna ráðsins frú forseti að ríkisstjórnin geri samkomulag við landsstjórnir færeyja og grænlands um að veita slíkum vinnuhóp beinan fjárhagslegan stuðning og beiti sér fyrir því að norræna ráðherranefndin veiti vinnuhópnum nauðsynlegt fjármagn til að útfæra hugmyndina frekar frú forseti ég legg til að þessari þingsályktunartillögu verði vísað